hæstvirtur forseti við erum hér á stuttu septemberþingi og á fundi með forseta og þingflokksformönnum síðastliðinn mánudag var verið að fara yfir vikuna og kvöldfundi hugsanlega það er venja samkvæmt þingsköpum að á þriðjudögum má heima kvöldfundi leggja á kvöldfundi án þess að bera það undir þingið þar sem síðastliðinn þriðjudagur var upptekinn í annað óskaði forseti óskuðu eftir því að það yrði atkvæðagreiðsla um fimmtudagskvöldfundinn og við erum að ganga í gegnum hana núna ég vil bara fara yfir þetta þannig að það lá fyrir beiðni og ósk forseta um að það yrði kvöldfundur í kvöld og þá að það yrðu greidd atkvæði